Monsieur le Président, je me limiterai à un point avec ce temps de parole réduit. Je voudrais remercier et féliciter le commissaire Lewandowski et dire qu'après deux années d'austérité budgétaire, la situation du budget européen devient intenable. Pour les États membres qui financent l'essentiel du budget, le niveau des crédits de paiement n'est plus soutenable. Certains États membres sont eux mêmes ruinés ils ne peuvent plus augmenter leur contribution au budget européen.

ils ne sont donc pas non plus en mesure d'accroître leur contribution, qui est calculée sur la base des crédits de paiement. Mais d'un autre côté, pour les programmes communautaires, en ces dernières années du cadre pluriannuel en cours, le niveau des crédits de paiement est si bas qu'en réalité l'Union est quasiment en défaut de paiement. Ce n'est pas un défaut envers les prêteurs mais envers les collectivités locales, les entreprises, les chercheurs, les innovateurs, tous ceux qui portent les projets d'investissement, dont dépend le retour à la croissance. C'est pourquoi, avant toute négociation sur le prochain budget, nous avons le devoir de faire un point précis sur l'état exact des besoins et de la consommation des crédits de paiement. Plus l'accord politique est difficile, plus nous devons garantir que les chiffres sur lesquels nous discutons sont bien les mêmes. Nous devons être réalistes mais un budget fondé sur le principe de réalité doit partir des mêmes chiffres. J'espère qu'à partir de là, nous pourrons parvenir à la solution optimale à la fois pour le Conseil et le Parlement.